Între Uniunea Europeană și Canada există relații cu statut special. Cu toate acestea, cetățenii a trei state membre au nevoie de viză pentru a intra în Canada. Această situație subminează politica europeană comună a vizelor, politică ce se bazează pe reciprocitate și este menită să asigure un tratament egal pentru toți cetățenii Uniunii.

Acest acord este determinant pentru viitorul relațiilor economice dintre Uniunea Europeană și Canada și va stabili viitorul cadru juridic pentru dezvoltarea acestor relații.

Când este, însă, vorba de acordarea vizelor de intrare în Canada sau de egalitate de tratament atunci când vorbim de eliminarea vizelor, Canada nu este la fel de coerentă. Se aplică un standard dublu și se utilizează criterii care nu sunt suficient de clare și de transparente. Noua legislație referitoare la sistemul canadian de azil descurajează cererile de azil din țările Uniunii. Este un argument în plus că menținerea vizelor pentru cele trei state membre este nejustificată. Comisia va cere în curând, în cursul acestui an, avizul conform al Parlamentului pentru acordul global, economic și comercial cu Canada. Lipsa unui tratament egal pentru toți cetățenii Uniunii în ceea ce privește călătoriile fără viză în Canada creează evidente reticențe pentru vot și nu este exclus să se ajungă în situația nedorită ca Parlamentul European să nu acorde avizul său. Reamintesc că recent Comisia LIBE a votat o procedură automată de utilizare a clauzei de reciprocitate în cazul statelor terțe care mențin vize pentru cetățenii europeni. Este obligația Comisiei să găsească o soluție la situația actuală privind vizele impuse cetățenilor români, bulgari și cehi. Cer Comisiei ca în cursul negocierilor pentru acordul global economic să susțină, ca și prioritate, eliminarea vizelor pentru toți cetățenii europeni.